nú verður minnst látins fyrrverandi alþingismanns stefán guðmundsson fyrrverandi alþingismaður varð bráðkvaddur síðastliðinn laugardag hann var á áttugasta aldursári stefán sigurður guðmundsson var fæddur á sauðárkróki tuttugasta og fjórða maí nítján hundruð þrjátíu og tveir foreldrar hans voru hjónin dýrleif árnadóttir húsmóðir og guðmundur sveinsson skrifstofustjóri og fulltrúi hjá kaupfélagi skagfirðinga stefán lauk gagnfræðaprófi á sauðárkróki nítján hundruð fjörutíu og níu og síðar iðnskólaprófi þar tveimur árum síðar sveinsbréf í húsasmíði fékk hann nítján hundruð fimmtíu og sex og meistarabréf nítján hundruð fimmtíu og níu stefán vann við smíðar uns hann stofnaði ásamt fleirum trésmiðjuna borg h f á sauðárkróki nítján hundruð sextíu og þrjú og var framkvæmdastjóri hennar um átta ára skeið þá söðlaði hann um og varð framkvæmdastjóri útgerðarfélags skagfirðinga nítján hundruð sjötíu og eins og fram að því að hann settist á alþingi stefán guðmundsson skipaði sér ungur í raðir framsóknarmanna og var fyrst kjörinn bæjarfulltrúi á sauðárkróki árið nítján hundruð sextíu og sex og sat þar samfellt í fjögur kjörtímabil hann tók sæti ofarlega á framboðslista framsóknarflokksins í norðurlandskjördæmi vestra þegar árið nítján hundruð sjötíu og eins og æ síðan meðan hann gaf kost á því hann settist tvívegis á þing sem varamaður veturinn nítján hundruð sjötíu og átta til nítján hundruð sjötíu og níu er forustumaður listans í kjördæminu um áratugaskeið ólafur jóhannesson

sem helsta framámanns framsóknarmanna í skagafirði og leiðtoga þeirra á sauðárkróki hann átti sæti á alþingi í tuttugu ár fram til ársins nítján hundruð níutíu og níu er hann ákvað að hverfa af vettvangi landsmála hann sat á tuttugu og þremur þingum alls stefán guðmundsson gegndi fjölda trúnaðarstarfa á stjórnmálaferli sínum og skal þess eins getið að alþingi kaus hann í stjórn framkvæmdastofnunar ríkisins síðar byggðastofnunar nítján hundruð áttatíu til nítján hundruð áttatíu og sjö og nítján hundruð níutíu og fimm og var hann formaður hennar nítján hundruð áttatíu og þrjú til nítján hundruð áttatíu og sjö félagsmálum sinnti hann alla tíð ekki síður eftir að þingmennsku lauk og var meðal annars formaður stjórnar kaupfélags skagfirðinga fram að dánardægri á þingmannsferli sínum átti stefán oftast sæti í sjávarútvegs samgöngu og iðnaðarnefndum og segir það nokkuð um áhuga hans og áherslur í þingstörfum hann var formaður sjávarútvegsnefndar efri deildar þegar sett voru ný heildarlög um stjórn fiskveiða nítján hundruð níutíu eftir talsverðar deilur og heitar umræður stefán guðmundsson settist á alþingi sem reyndur sveitarstjórnarmaður og jafnframt með langa reynslu af forustustörfum í atvinnulífi einkum sjávarútvegi hann var fylginn sér á alþingi í þeim málum þar sem hann einkum beitti sér ötull og kappsamur en var jafnframt glaðsinna að eðlisfari og þægilegur í umgengni við aðra þingmenn og naut þess við störf sín stefán unni mjög heimahéraði sínu skagafirði og vann því vel og dyggilega allt til dauðadags vinsæll og vel látinn drengskaparmaður ég bið þingheim að minnast stefáns guðmundssonar með því að rísa úr sætum